Hoy quería, sin embargo, hablar de que lamentablemente el Consejo no afrontó la cuestión del cambio climático como nos hubiera gustado en la última reunión.

Como Verdes, no estamos satisfechos con una reforma que no va a defender nuestra biodiversidad, que no va a garantizar una transición hacia otro modo de producir y, por lo tanto, vamos a fallar con la PAC y vamos a tener un gran agujero negro en la lucha contra el cambio climático. Pero hay otro lugar donde no podemos fallar en el Fondo de Recuperación.

Y está bien dedicar el 37 al objetivo climático, pero no podemos, a la vez, verter dinero en autopistas, en combustibles fósiles.